Ik dank de collega voor zijn uiteenzetting, maar ik heb ook zeer duidelijk gezegd dat er gelden onrechtmatig besteed zijn en dat een deel daarvan ook regelrechte fraude is. Dus ik maak het onderscheid.